Gerbiama pirmininke, aš noriu padėkoti visiems pranešėjams už darbą. Tačiau turiu pasakyti ir kitą. Kolegos, kompromiso mums nepavyko pasiekti. Tai, kas pasiekta, nėra kompromisas. Tūkstantis šeši šimtai pateiktų pataisų tik dar vienas įrodymas, kad sutarimo nėra ir, deja, jam pasiekti laiko jau neturime iki kadencijos pabaigos liko mažiau nei mėnuo. Ieškodami išeities iš susidariusios padėties turėtume laikytis kelių taisyklių. Pirma turi būti sutarta dėl viso paketo, dėl visų trijų dokumentų, nes jie yra tarpusavyje susiję. Jei bent dėl vieno negalime sutarti, nesutarta dėl viso paketo.